Andrew Duff hat uns einen visionären und wie er selbst sagt auch radikalen Vorschlag zur Reform des Wahlsystems vorgelegt. Ich glaube, das ist gut so, wir brauchen Vorschläge, wir brauchen mehr Europa in der Europapolitik! Aber die Realität sieht zurzeit anders aus 18 Kolleginnen und Kollegen warten noch, dass sie hier Eintritt haben ins Parlament, und wir reden schon darüber, dass wir das Parlament um 25 Kolleginnen und Kollegen erweitern.

Aber ich glaube, wir brauchen eine breite Mehrheit und nicht nur eine hauchdünne Mehrheit, denn dann finden wir mit diesem Vorschlag wirklich Gehör!